Yo quisiera reforzar también la idea de que, si hay alguna institución flexible a la hora de negociar el presupuesto europeo, desde luego esa es el Parlamento, y que seguiremos demostrando esa flexibilidad. Así que, unos segundos solo, porque además vamos muy tarde en el debate, para agradecer a la señora Hohlmeier su trabajo en el presupuesto general y para dar las gracias también a todos los ponentes alternativos que han participado en la elaboración de nuestra posición. Y, sobre todo y casi como despedida —aunque todavía no sabemos si negociaremos este presupuesto con él o con su sucesor, el señor Hahn—, un agradecimiento muy especial al comisario Oettinger, porque hemos compartido muchas noches muy largas de negociaciones, siempre ha tenido un espíritu muy constructivo y, sobre todo, se ha empeñado en defender el presupuesto europeo y en explicarlo con datos muy concretos a veces hay que bajar mucho más a la concreción de los perjuicios que pueden suponer recortes en el presupuesto para programas que consideramos fundamentales. Así que, muchas gracias y espero que nos veamos muy pronto.